hæstvirtur forseti nú er ég ekki hokin af reynslu eins og háttvirtur þingmaður halldór blöndal

og þeir sífellt hvetja aðra þingmenn til þá sem einhvern tímann hafa kennt sig við einhvers konar vinstri skoðanir

en þegar menn eiga að gera upp við hörmulegan stríðsrekstur bandaríkjanna í víetnam gegn þjóðfrelsishreyfingu víetnam þá þarf ekki að gera neitt og hvað með stuðning bandaríkjastjórnar við skæruliða hægri fasista í mið og suður ameríkuríkjum valdaránið í chile árið nítján hundruð sjötíu og þrjú stuðninginn við kontra skæruliðana í nicaragua stríðsrekstur í gvatemala og hondúras og þannig mætti áfram telja hæstvirtur forseti nei það kemur þeim ekki við það kemur þeim ekki við því þeir eru enn að hugsa í gamla sovét ég get upplýst háttvirtur þingmaður halldór blöndal um það að sovétríkin voru ekki á mínum vegum ætli ég hafi ekki verið tuttugu og fimm ára gömul þegar þau féllu og hef aldrei nokkurn tímann talað fyrir því skipulagi hvorki hér né annars staðar háttvirtur þingmaður halldór blöndal getur reynt að koma sinni lygi í þingskjölin með því að fara hér upp og halda því fram